Na začátku byla zpráva paní Gebhardt, která měla umožnit volný pohyb služeb po Evropské unii. Z ní jsme vyčlenili část a usnesli jsme se, že zdravotnické služby zaslouží speciální normu. Když ta nakonec byla Komisí předložena, tak se z ní postupně volný pohyb zdravotnických služeb dostal ven a zůstala nám část, která popisuje právo pacientů na volný pohyb po Evropské unii při hledání zdravotních služeb a poskytování zdravotní péče. Já tím chci zdůraznit, že někdy je naše evropanství více o těch symbolech a vlajkách a velmi málo je o naplňování faktických svobod, na kterých by Unie měla být založena. Normu provázely četné obavy jednotlivých členských států z přečerpávání a likvidací národních rozpočtů. Na závěr mi dovolte říci, že to není přesně to, co jsme chtěli, ale je to správný krok a jistě vykročení správným směrem.